Clôturant presque deux ans de dialogue de sourds, l'obstruction législative de ces dernières heures démontre une fois de plus l'incapacité réelle de l'Union à améliorer le sort de ses travailleurs. Elle prouve aussi combien les intérêts économiques des pays membres sont antagonistes. À trop avoir voulu élargir et imposer coûte que coûte, par pure idéologie et par orgueil, un marché unique sans ambition préalable, l'Union n'enrichit que les profiteurs, en créant les conditions d'un remplacement des salariés dignement rémunérés par des salariés exploités. Les bénéficiaires, nous venons encore de le constater, sont prêts à tout pour que ce système perdure.

Gageons que les prochaines élections européennes seront un deuxième et, sans doute, un dernier coup de semonce.